Herr Kommissar! Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Stimmt es, dass in diesem Text steht, dass das Streikrecht und die entsprechenden Streikmaßnahmen oder ähnliche Androhungen nur proportional zu der ökonomischen Dienstleistungsfreiheit stehen sollen?

Und meine letzte Frage dazu ist Glauben Sie, dass das Parlament einer solchen Verordnung zustimmt? Ich gehe davon aus, dass es sie ablehnen wird.